Monsieur le Président, les synergies qui existent entre ces quatre agences nous amènent à nous pencher plus précisément sur leurs objectifs.

En effet, l'auditeur externe pointe du doigt des faiblesses concernant la programmation budgétaire, un manque de lien clair entre les objectifs et les ressources budgétaires, ainsi que des reports et annulations de crédits importants. Pour prendre l'exemple d'Eurofound, la Cour des comptes note dans son rapport pour 2009 que la Fondation n'a pas établi dans son budget de rubrique spécifique pour les différents programmes financés par des recettes affectées. Ce qui pose problème, selon moi, c'est que l'on ne sait plus très bien comment sont utilisées les contributions communautaires avant d'examiner le bilan comptable de l'agence deux ans plus tard. Ces faiblesses de programmation ne nous donnent donc pas de garantie d'une valeur ajoutée spécifique pour ces quatre agences.

Le groupe de travail interinstitutionnel travaille depuis plusieurs années sur ces problématiques.